Szavazatommal támogattam ezt a jelentést, egyetértek azzal, hogy legyen jogunk időben megismerni az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal kockázatelemzéseit. A jelentés helyesen mutatja be, hogy például a glifozát gyomirtóval szemben széles körben kialakult bizalmatlanság milyen nyilvános vitát indított el a gyomirtókról, és általában a növényvédő szerekről. Az Európai Bizottság pedig helyesen úgy látta, hogy erősíteni kell a nyilvánosság kockázatértékelésbe vetett bizalmát, és maga is kötelezettséget vállalt arra, hogy egy megfelelő jogalkotási javaslatot terjeszt elő. Az új javasolt szabályozás eredményeképpen átláthatóbbá válna az élelmiszerek megfelelőségének elemzése, a felhasznált tudományos elemzések pedig megbízhatóbbak, tárgyilagosabbak és függetlenebbek lennének.